Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Önöknek, és azon európai polgároknak, akik a magyarországi katasztrófa kapcsán kifejezték együttérzésüket. A magyarországi tragikus esemény Európa vesztesége is. A mai vita célja, hogy az uniós szolidaritási szándék konkrét segítséggé váljon és a jövőbeni környezeti katasztrófák megelőzését végiggondoljuk.

Célszerű volna a támogatások körét ipari katasztrófákra is kiterjeszteni, valamint a pénzben kifejezhető kár mértékére vonatkozó küszöbértéket csökkenteni.

A mai vitának választ kell adnia öt távlatos környezetvédelmi műszaki biztonsági kérdésre is.

Az összes, még működő és már felhagyott tározót műszaki és környezetvédelmi szempontból vizsgáljuk felül, egységes kialakított uniós elvek szerint.

A vörösiszapot nem megfelelően tároló ipari egységeket a veszélyes ipari üzemek kategóriájába kell sorolni.

A magyar EU elnökség idején a Duna stratégia keretében meg kell kezdeni a Duna vízgyűjtő területén található ipari és bányászati hulladéktárolók rendbetételét, rekultivációját. S végezetül, csak olyan ipari tevékenység folyhasson a XXI. század Európájában, amely a keletkező hulladékokat veszélymentessé teszi, illetve újrahasznosítja.